virðulegi forseti þetta mál er gamalkunnugt í

og hefur verið flutt oft áður af ýmsum þingmönnum þetta mál snýst um það að á aðalgötum þar sem eru krossgötur sé leyfð hægri beygja þó að ljós séu beint áfram enda er þá ekki nein hætta á því að bílar komi þvers á og þetta mundi létta mjög umferð á mörgum umferðarpóstum sérstaklega í höfuðborginni þetta er breyting sem menn hafa deilt lengi um en hún hefur reynst mjög vel víða um heim til að mynda í borgum í evrópu og þetta er ríkjandi regla í bandaríkjunum að ökumanni sem hyggst beygja til hægri við gatnamót á umferðarljósum er heimilt að beygja með biðskylda skyldu